Vážený pán kolega Rubik, určite sa dostaneme aj k téme, kedy budeme hovoriť o práci jednotlivých agentúr v tejto chvíli hovoríme ale o plnení absolutória za rok 2010 a ja som Agentúru pre základné práva spomínala najmä v kontexte plnenia tých úloh, ktoré vyplývajú z absolutória. Verím však, že v budúcnosti sa dostane aj k takej podrobnejšej diskusii o práci jednotlivých agentúr a ďakujem Vám za túto otázku, považujem za dôležité rozobrať ju v budúcnosti aj tu v pléne Európskeho parlamentu.